Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già accaduto negli anni precedenti, a causa della complessità della procedura, si dovranno applicare i seguenti adeguamenti tecnici. È quindi una comunicazione alle colleghe e colleghi. Sulle cifre alle linee elencate in seguito le cifre saranno adeguate in modo tale da corrispondere al risultato del voto della commissione